Systemu informacyjnego Schengen nie powinno używać się pod żadną presją polityczną ani wykorzystywać do celów politycznych. Tak jak powiedziałem na końcu swojego wystąpienia, musi być uzasadniony interes. Wtedy, kiedy używa się tak jak w przypadku władz polskich bezpieczeństwa kraju jako rzekomego powodu wstrzymania możliwości poruszania się Ludmiły Kozłowskiej, to uważam, że jest to naruszenie zasad Schengen, i zgadzam się, że możliwości odwoławcze istnieją być może powinniśmy jeszcze o nich podyskutować. Przy okazji tylko chcę powiedzieć koledze, który wcześniej już mówił o sprawie Ludmiły Kozłowskiej, że po pierwsze była zaproszona nie tylko przez pana Verhofstadta, ale także przez Zgromadzenie Narodowe Niemiec, przez wiele instytucji. A oprócz tego nawet na dzisiejszej konferencji prasowej pytany o tę sprawę minister spraw zagranicznych Ukrainy nie dał odpowiedzi mówiącej, że jest ona jakimkolwiek dla Ukrainy zagrożeniem i nigdy władze ukraińskie oficjalnie jasno tego nie powiedziały, a o sprawach związanych z Ludmiłą Kozłowską rozmawialiśmy w oficjalnej delegacji ukraińskiej w Kijowie miesiąc temu.